Napriek absolútnemu zákazu mučenie pretrváva v mnohých krajinách sveta

núteného tehotenstva toho by som sa rád dotkol apelujem na Úniu, aby zvolila veľmi citlivý a opatrný prístup, keďže situáciu matky nemožno riešiť nezávislé od jej nastávajúceho dieťaťa.